Wij hebben samen een mooi akkoord bereikt dat aan de burgers van de Europese Unie toont dat Europese samenwerking heel concrete voordelen kan bieden. Een bedreiging voor de gezondheid, zoals bijvoorbeeld een pandemie, heeft inderdaad internationale dimensies. Met een goede samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie kunnen levens worden gered. Wat we met dit akkoord bereikt hebben, is niet min de gezamenlijke aanschaf van vaccins om de prijs te drukken en de bevoorrading te verzekeren, een groep van experts die mogelijke bedreigingen moet inschatten en maatregelen moet adviseren, een elektronische databank om vlot gegevens uit te wisselen en om een waarschuwing en risicobeoordeling te verspreiden als er zich een bedreiging voordoet.